Herr Präsident!

Zuallererst Glückwunsch an die beiden Kollegen Mato und Wałęsa. Sie haben hier absolut gute Arbeit geleistet und die partnerschaftlichen Abkommen mit Drittländern der Europäischen Union auf eine neue Qualitätsstufe gestellt gemeinsam mit der Kommission. Ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass wie internationale Bestimmungen es auch definieren Fisch Allgemeingut ist. Er ist ein Eiweißträger, der unabdingbar ist für die Ernährung der Weltbevölkerung. Und mit Ländern, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen aus welchen Gründen auch immer weil ihre Flotte zu klein ist, weil sie nicht die richtigen Technologien haben mit solchen Ländern, wie etwa Liberia und Mauretanien, schließen wir Verträge ab, die einen ganz bestimmten Hintergrund haben Und zwar werden die finanziellen Leistungen dort gezahlt, damit sich die Fischereiflotte der kleinen und handwerklichen Fischerei entwickeln kann, damit die Menschen wieder selber in der Lage sind, für ihr Einkommen und ihre Ernährung zu sorgen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.